Asupra acestei separări părțile au căzut de acord și sunt convinsă că acest fapt va accelera și facilita primirea Sudanului de Sud în comunitatea internațională. Există însă riscul unui efect de domino pe un continent traumatizat de războaie cauzate de granițele artificiale moștenite din perioada colonială. De aceea, cele șase luni de tranziție spre desprinderea deplină sunt decisive pentru a contura parcursul viitor al noului stat. Pe de o parte, sunt provocările de ordin militar și strategic, rivalitatea violentă dintre foștii lideri militari ai mișcării secesioniste, imixtiunea unor miliții, privatizarea securității interne, incidentele de la frontiera cu Sudanul musulman și problema împărțirii cu acesta a veniturilor din petrol. Pe de altă parte, există marea problemă umanitară și cred că Uniunea Europeană trebuie să se implice aici în mod major, altfel ne vom confrunta cu un dezastru ce va alimenta instabilitatea în regiune.

Jumătate din populația sudului are sub 18 ani și, dacă scapă din ghearele mortalității infantile, riscă să ajungă, din cauza sărăciei și a lipsei de perspective, carne de tun în conflictele ce pot submina independența noului stat.